Nun soll man bitte beachten, wie lange man Kroatien hingehalten hat.

Kroatien hat sich ständig bemüht, die Vorgaben der Europäischen Union zu erfüllen, wenn auch das Bemühen nicht immer von dem gewünschten Erfolg getragen war, aber das Bemühen war ein echtes. Trotzdem wurde Kroatien so lange hingehalten. Ich bin froh, dass das heute jetzt mit diesem Entschließungsantrag in die finale Phase geht.